Was wollen wir denn eigentlich auf diesem Feld?

Ja, was denn sonst? Das ist doch keine Freizeit, es ist auch kein Urlaub, es ist Arbeit, was hier gemacht wird!

Wir wollen sie ganz, für Frauen und Männer.